2009. Le niveau d'alerte maximal initié par l'OMS a déclenché une série de mesures en Europe, activant en particulier dans de nombreux États membres des campagnes de vaccination très coûteuses et surtout surestimées au vu de la gravité connue du virus qui était modérée, ainsi que l'indiquait à l'époque l'OMS en mai

L'évaluation de la gestion de la grippe H1N1 montre qu'il y a eu une réponse disproportionnée de l'Union européenne et des États membres. On a donc essayé avec mes collègues et je tiens à les remercier pour leurs amendements de faire un rapport constructif qui cherche à restaurer la confiance des citoyens européens dans leur institution sanitaire.

Au niveau de la coopération, on veut insister sur la cohérence, l'efficacité, l'autonomie, la flexibilité. Les futurs plans de prévention de la grippe, par exemple, doivent être revus pour plus de cohérence et d'efficacité et rendus suffisamment autonomes et flexibles afin de s'adapter en temps réel aux dernières données disponibles. Une telle souplesse aurait permis d'éviter aux caisses publiques beaucoup de dépenses superflues. En même temps, on doit clarifier le rôle et la responsabilité des acteurs clés chargés de la gestion des menaces sanitaires.

L'achat groupé de vaccins est envisageable mais à la condition que les fabricants restent responsables de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité de leurs produits. Il n'est pas question que les États deviennent responsables des effets secondaires de vaccins considérés comme sûrs. Concernant l'indépendance, la procédure accélérée d'autorisation a souligné le problème du manque de données scientifiques disponibles. Les études sur les vaccins et les traitements antiviraux doivent être menées en toute indépendance des compagnies pharmaceutiques. S'agissant de la transparence, il faut une transparence intégrale sur l'évaluation des médicaments utilisés pour les urgences sanitaires avec un accès complet aux études cliniques disponibles. Toutes les déclarations d'intérêt des experts en charge de l'évaluation doivent être rendues publiques.

Tout d'abord, cela nous montre bien qu'il y a toujours des zones d'ombre, qu'il s'agisse de la toxicité réelle des vaccins et des adjuvants ou de l'apparition d'un risque ignoré du fabricant lui même. La Finlande a suspendu l'usage de ce vaccin en attendant d'en savoir plus.